Die oplossing ligt in het harmoniseren van de wetgeving en in de interpretatie daarvan.

Ook moet deze interpretatie duidelijk en bekend worden bij alle handhavers op de Europese wegen.

Ik roep alle chauffeurs op gebruik te maken van het meldpunt disproportionele handhaving bij Euro Contrôle Route.